Consider că utilizând baza de cunoștințe furnizată de Întreprinderea comună europeană pentru ITER și dezvoltarea energiei de fuziune, reactorul experimental de fuziune nucleară ITER, care se construiește la Cadarache în Franța, poate pregăti viitoarea generație de reactoare de fuziune, iar Europa poate deveni un lider mondial în construcția de reactoare de fuziune experimentale.